Panie Przewodniczący! Moi koledzy wielokrotnie podkreślali jednolite wewnętrzne stanowisko w sprawie polityki klimatycznej. Ja jednak chciałabym zwrócić uwagę, że na nadchodzącej konferencji klimatycznej powinniśmy wykorzystać również nasz największy atut, który, jak się w zeszłym roku okazało, jest także naszą największą słabością. Mam na myśli wielopoziomowe negocjacje, próbę zrozumienia racji partnerów, a także umiejętne szukanie satysfakcjonującego kompromisu. Spróbujmy wnieść to nasze unijne w politykę klimatyczną. Osamotnienie, o którym mówiła pani komisarz, zależy od zaangażowania Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Rosji czy Indii. Bez niego żadne unijne działania nie będą miały sensu. Trzeba też jasno powiedzieć, że skoro wschodzące polityki gospodarcze chcą odgrywać większą rolę międzynarodową, to muszą również wziąć na siebie większe zobowiązania. Państwa BRIC nie mogą w nieskończoność powoływać się na zapóźnienia cywilizacyjne, uzasadniając swoją niezgodę na radykalne działania chroniące klimat.